ég mæli fyrir nefndaráliti meiri hluta menntamálanefndar um frumvarp til laga um sameiningu kennaraháskóla íslands og háskóla íslands nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund

frá háskólunum úr fræðimannasamfélaginu og í rauninni úr öllum áttum sem varðar þetta mál nefndin fékk jafnframt fjölmargar umsagnir sem nefndarmenn hafa farið ítarlega yfir í tengslum við vinnu við þetta mál fyrir þessu er gerð grein á nefndaráliti meiri hlutans ég sé ekki ástæðu til að rekja það nákvæmlega hér með þessu frumvarpi frú forseti er lagt til að háskóli íslands og kennaraháskóli íslands sameinist undir nafni háskóla íslands og að lögin taki gildi fyrsta júlí tvö þúsund og átta fram að gildistöku laganna munu háskólarnir vinna að undirbúningi að sameiningu skólanna samkvæmt sérstakri sameiningaráætlun sem unnin var af starfshópi sem skipaður var af menntamálaráðherra og fylgir frumvarpinu sem fylgiskjal fyrstu á fundum nefndarinnar hefur komið fram að starfshópnum sé meðal annars ætlað að leggja fram tillögur um breytingar á deildar og skoraskiptingu innan skólans í því sambandi ræddi nefndin um stöðu kennaraháskóla íslands innan háskóla íslands við fyrirhugaða sameiningu og meiri hlutinn leggur áherslu á að kennaraháskóli íslands öðlist þar sérstakan sess meiri hlutinn telur þó mikilvægt að starfshópurinn um skipulagsbreytingar innan háskóla íslands hraði störfum sínum eftir föngum svo að fyrir liggi sem fyrst hver staða kennaraháskóla íslands og kennaramenntunar verði innan stjórnskipulags skólans eftir sameininguna frú forseti meiri hlutinn telur að margvíslegir kostir fylgi framangreindri sameiningu og má þar einkum nefna meginmarkmið frumvarpsins um að efla kennaramenntun samstarf og sérfræðiþekking nýtist báðum háskólunum og efli þar með og styrki starfsemi þeirra við sameininguna hafi háskólarnir þá tækifæri til að samþætta og skapa aukna möguleika fyrir rannsóknir á sviði uppeldis og menntunarfræða því er ljóst að samlegðaráhrif verða mikil við sameiningu þessara háskóla meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt og undir þetta nefndarálit rita háttvirtir þingmenn sigurrós þorgrímsdóttir svanhvít aradóttir kjartan ólafsson sæunn stefánsdóttir og sigurður kári kristjánsson